Panie Przewodniczący! Odporność to pojęcie, które często pojawia się w debacie publicznej na temat polityki rozwojowej i pomocy humanitarnej.

Negatywne skutki konfliktów i katastrof mają długoterminowy i znaczący wpływ na gospodarkę, kwestie społeczne, zdrowie, kulturę oraz środowisko.

Społeczeństwa oraz państwa narażone na konflikty i klęski żywiołowe mają problemy w radzeniu sobie z ich skutkami, dlatego też w rezolucji apelujemy do Komisji, aby w komunikacji uwzględniła odporność jako główny element dialogu politycznego z krajami rozwijającymi się. Podkreślamy również znaczenie wspólnego programowania działań Unii związanych z odpornością w celu zapewnienia maksymalnej komplementarności i mniejszej fragmentaryzacji pomocy humanitarnej i rozwojowej.